Het doel is niet alleen te verzekeren dat de veiligheid van passagiers op passagiersschepen niet in gevaar wordt gebracht door het toegestane maximum aantal passagiers te overschrijden, maar de richtlijn bepaalt ook dat opsporings en reddingsoperaties na een ongeval efficiënt dienen te verlopen.

Ik ben blij dat vele van mijn voorstellen zijn opgenomen in de definitieve versie, aangenomen door de Commissie vervoer. Zo werd naast gegevensbeschermingsbeginselen ook de verplichting opgenomen om de nationaliteit van een opvarende mee te delen aan de kapitein van het schip. Op die manier kan bij ongevallen sneller betrouwbare informatie aan verwanten bezorgd worden.

Identificatie neemt altijd tijd in beslag en dus hoe sneller, hoe beter voor ongeruste familieleden.